Panie Przewodniczący! Obsesyjny seksizm jest chyba najbardziej uciążliwą chorobą tego Parlamentu, która psuje nieliczne sensowne inicjatywy, a pogarsza jeszcze sprawę w przypadku kiepskich i szkodliwych. W punkcie pierwszym czytamy, mianowicie, że Parlament Europejski wyraża zaniepokojenie rosnącą liczbą zabójstw, w szczególności wobec kobiet. Ale w Gwatemali przygniatająca większość zabójstw dotyczy mężczyzn.

Piszecie, że o 8 wzrosła liczba zabójstw kobiet, ale liczba zabójstw mężczyzna wzrosła podobnie. Po raz kolejny wyrywacie sobie dane z kontekstu i żonglujecie nimi tak, żeby pasowały do waszej z góry założonej tezy nawet w odniesieniu do obrońców praw człowieka Parlament Europejski wyżej sobie ceni życie kobiet, bo czytamy ponawia postulat ochrony obrońców praw człowieka w szczególności kobiet. Jak to w szczególności kobiet?